Señor Presidente, señora Comisaria, nos encontramos en un momento clave de la construcción de la futura política de cohesión que, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, se centra no sólo en los aspectos económicos y sociales sino también en el territorial. La cohesión territorial persigue un desarrollo armonioso entre los territorios para lograr que sus ciudadanos puedan aprovechar al máximo las singularidades de aquellos. Pero para lograr este objetivo es necesario, además, avanzar en el ámbito de la cooperación entre las regiones de la Unión que se enfrentan a los mismos retos y las mismas problemáticas. Este es el objetivo que persigue la Estrategia de la Unión Europea para la región atlántica una perspectiva común para abordar los desafíos comunes con que se enfrentan los Estados de la región, entre otros, la investigación marina, la vigilancia marítima y los desafíos ambientales y económicos. Para alcanzar nuestros objetivos es necesario adoptar un enfoque estratégico e integrado que esté en sintonía con la Estrategia Europa 2020 y las políticas de la Unión Europea para el período posterior al 2013, en especial con la política regional y la política marítima. Pero, Señorías, ante todo, es necesario que esta estrategia se funde en una renovada gobernanza multinivel basada en una participación más estrecha de las autoridades públicas, regionales y locales, los Estados miembros, la Unión Europea y las partes interesadas del sector privado y las organizaciones de la sociedad civil,